Zweitens Herr Tusk hat einmal im Zusammenhang mit der CETA Debatte gesagt Handelsabkommen der EU sollten so gestaltet werden, dass die Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, von Unternehmen und von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gleichgewichtig berücksichtigt werden. Wir alle kennen viele Beispiele, in denen das so nicht der Fall gewesen ist. Wollen wir aber diesen Maßstab von Herrn Tusk, den ich gut finde, gerecht werden, dann können wir nicht sagen, dass wir im einen Fall, wo es um die Rechte von Unternehmen geht, spezielle Instrumente schaffen wollen, um deren Ansprüche zu sichern, aber wenn es um die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht, steht vor der Klammer, dass es auf keinen Fall Sanktionen geben darf. Wenn ich nicht einen Durchsetzungsmechanismus mit einbaue, dann ist meines Erachtens das Versprechen der gleichgewichtigen Berücksichtigung nicht zu realisieren, und es geht nicht darum, dass man diese Sanktionen dann immer praktiziert. Es gibt den schönen Satz des früheren Schachgroßmeisters Nimzowitsch, der mal gesagt hat Die Drohung ist stärker als die Ausführung.